Erstens Wachstum für Arbeitsplätze und Beschäftigung und für die Wettbewerbsfähigkeit der EU, Stärkung des Schutzes unseres Klimas und Umweltpolitik, Förderung junger Menschen und Steuerung der Migration unter

Unterschiede haben wir in der Höhe der Ausstattung der Programme.

Dies muss nicht zwingend zu mehr Schwierigkeiten in der Vermittlungsphase führen, aber es könnte sein, dass es im November für Sie und uns schwieriger wird. Noch schwieriger würde es werden, wenn das Vereinigte Königreich ohne Abkommen ginge. Dafür ist Stand heute die Wahrscheinlichkeit nicht allzu hoch. Wir sind darauf vorbereitet, aber würden nur dann, wenn es einträte was wir alle nicht hoffen wenn also nicht ein geordneter Austritt oder eine Verlängerung der Mitgliedschaft

Ich begrüße den genannten Willen zur Kompromiss und Kooperationsbereitschaft, und wir werden allen Ehrgeiz daransetzen, noch als Juncker Kommission in der Phase bis Mitte November zu einer Einigung zu kommen. Sie ist ein Zeichen europäischer Handlungsfähigkeit. Was könnten die schwierigsten Themen und Streitpunkte sein? Das Parlament geht in einigen Programmen und Maßnahmen deutlich über den Vorschlag der Kommission hinaus. Das kann man bei einigen Programmen voll nachvollziehen. Wir sollten trotzdem eine gewisse Vorsicht walten lassen, denn wenn man jetzt die Margen völlig ausschöpft, wäre im Verlauf des nächsten Jahres im Haushaltsvollzug nicht mehr genügend Flexibilität gegeben, um auf überraschende, nicht absehbare Ereignisse Stichwort neue Migrationsaufgabe auch finanziell angemessen zu reagieren. Man kann die Margen, die wir vorgeschlagen haben, sicherlich etwas verringern, aber sie ganz auszuschöpfen, würde gerade für das Parlament im nächsten Jahr heißen, keinerlei aktuelle Reaktionsfähigkeit im Budget zu haben.

haben, wo eine Reihe von Mitgliedstaaten stagnieren, wo wir in Sachen Innovation gegenüber den USA und China tendenziell zurückfallen, wo wir im Bereich Forschung und Entwicklung gerade im digitalen Zeitalter mehr gemeinsam europäisch tun sollten, Kürzungen überhaupt angezeigt sind. Der Rotstift bei Forschung, Infrastruktur und KMU kleinem Mittelstand scheint mir am falschen Platz zu sein. Wir werden die vorgeschlagenen Aufstockungen analysieren und werden uns dann zurückmelden, wenn wir glauben, dass Aufstockungen gar nicht sinnvoll im Vollzug einsetzbar sind, also im Grunde genommen eher Theorie bleiben und in der Praxis nicht sinnvoll umsetzbar sind. Ein sensibler Punkt könnte die Anwendung von Artikel 15 Absatz 3 der Haushaltsordnung sein. Wir erinnern uns Noch im alten Parlament haben wir während der Haushaltsberatungen, während der Vermittlungsphase als Kommission den Vorschlag gemacht um einige Mehrausgabewünsche des Parlaments zu realisieren Umschichtungen

Der Rat war damals überrascht stimmt, es war überraschend diesmal haben wir es schon im Mai öffentlich vorgeschlagen. Ich kenne aus nationaler und regionaler Haushaltspolitik aus vielen Jahren das Instrument der Übertragbarkeit von Mitteln aus dem Vorjahr in das nächste Jahr also nicht verbrauchte Mittel der Vergangenheit für sinnvolle Maßnahmen der Zukunft sehr wohl. Es ist in der Haushaltsordnung als Instrument anerkannt, und die Rechtsgrundlage dafür wurde vor einigen Jahren von Rat und Parlament geschaffen.

prüfen wir können Ihnen sagen, dass mittlerweile die Maßnahmen, um junge Menschen in Arbeit zu bringen, reibungslos laufen, unsere Verwaltungen genügend Erfahrung gesammelt haben, Erfolge haben. Trotzdem glauben wir, dass dieser Betrag nicht dem notwendigen Bedarf entspricht, sondern eher etwas zu hoch angesetzt ist. Wir werden dies dann im Verlauf der Beratungen Mitgliedstaat für Mitgliedstaat auf Nachfrage belegen. Die Migrationssteuerung eine weitere Priorität Wir müssen sicherstellen, dass die Kommission die Finanzierung von Maßnahmen in den Mitgliedstaaten an den Außengrenzen fortsetzen kann. Die Mittel werden deswegen direkt benötigt.

sollte. Ein weiterer Punkt der Beratungen wird die Heranführungshilfe für die Türkei sein. Wir alle sind uns einig, was wir an der Regierungspolitik von Ankara und an der Arbeit und der Rhetorik des Präsidenten der Türkei sehr kritisch sehen. Und deswegen will ich Ihnen erneut einen Vorschlag machen Lassen Sie uns nur Projekte diskutieren aber dann auch finanzieren die zur europäischen Werteordnung passen, die in der Bürgergesellschaft, die bei nichtstaatlichen Einrichtungen, die für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sinnvoll

europäischen Union sein. Und auch hier wiederum Wenn wir große Beträge in Reserve einstellen, macht dies die Aktivierung und die schnelle Realisierung deutlich schwieriger. Ich darf noch mal erwähnen, dass wir im Rahmen der Konzertierung auch auf das von der Kommission letzte Woche angenommene Berichtigungsschreiben zum Entwurf 2020 eingehen

EUR. Es geht darum, dass wir eine nunmehr aktuelle Voraussetzung für die Agrarausgaben haben, in der die Marktentwicklungen, aber auch neue Rechtsentscheidungen Gesetze im Agrarsektor Berücksichtigung gefunden